háæruverðugur forseti ég ætla ekki að verja miklum tíma í að rekja það sem hefur verið gert rangt í efnahagsmálum undanfarin ár heldur reyna að einbeita mér að því að fara yfir þær tillögur sem birtast í þessari þingsályktunartillögu sem hefst svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að grípa til eftirfarandi aðgerða sem hafi að markmiði að efla stöðugleika í efnahagsmálum endurskipuleggja skuldir heimila og fyrirtækja og breyta áherslum í skattamálum svo eru rakin þau atriði sem huga þarf sérstaklega að í fimm meginliðum eða köflum þó ég hafi nefnt í upphafi að ég ætli ekki að eyða miklum tíma í að fara yfir það sem hefur verið gert rangt þá er þó rétt að nefna sem útgangspunkt það sem blasir í rauninni við öllum að þær aðferðir sem notaðar hafa verið hafa ekki virkað plan a eins og það hefur verið kallað hefur ekki virkað hæstvirtur forsætisráðherra hefur margoft sagt að það væri ekki um neitt annað að ræða það væri ekki til neitt plan b en þegar við sjáum afrakstur plans a þá er mikilvægt að fara að finna plan b og það er svo sannarlega hægt að finna það til þess að nýta þau gríðarlega miklu tækifæri sem þrátt fyrir allt eru til staðar og ég held að almennt séu menn sammála um að tækifærin á íslandi séu mjög mikil en þau eru hins vegar að glatast dag frá degi við höfum glatað mjög stórum tækifærum nú þegar en þau sem eftir standa eru engu að síður það stór og mikil að það er ekki seinna vænna en fara að nýta þau í rauninni er það ekkert flókið sem þarf að gera til að við getum nýtt öll tækifærin það eru í rauninni þessi fimm atriði sem rakin eru í þessari þingsályktunartillögu sé hugað að þeim og það gert vel þá kemur allt hitt með þá þurfum við ekki að hafa verulegar áhyggjur af öðrum þáttum þetta eru sem sagt grundvallaratriðin þau atriði sem stjórnvöld þurfa að koma í lag til að efnahagskerfi landsins geti farið að virka sem skyldi og þjóðin öll farið að njóta góðs af þeim tækifærum sem hún býr yfir ég ætla að fara stuttlega yfir þessi fimm atriði efst á blaði er endurskipulagning skulda þetta höfum við verið að tala

endurskipulagningu og raunar leiðréttingu á skuldum heimila og fyrirtækja ég hef áður margoft rakið þau tækifæri sem voru til þess sem að einhverju leyti fóru forgörðum en þó eru enn þá miklir möguleikar á því að bæta þarna úr og það sem meira er það eru ekki bara möguleikar heldur mjög knýjandi nauðsyn hinn valkosturinn er í rauninni ekki fyrir hendi það

nú er hins vegar tækifæri til

og mikilvægt að nýta það vel en það þarf að gerast samhliða leiðréttingu á þeim skuldum sem hrúgast hafa upp þessum svo kölluðu stökkbreytisskuldum sem er ekki innstæða fyrir hvorki af hálfu heimilanna né fyrirtækjanna að borga nema ráðist sé í leiðréttingu hvað varðar svigrúmið innan fjármálastofnana til að ráðast í leiðréttingu þá er það enn þá mjög á reiki virðist vera menn heyra ýmsar tölur blaðamenn áætla tölur seðlabankinn leggur eitthvað allt annað fram og hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra enn annað en það er alla vega ljóst að svigrúmið er þrátt fyrir allt töluvert því að fyrirtækja voru færð yfir í nýju bankana með verulegri afskrift og það er auðvitað sanngirnisatriði og um leið efnahagslega mikilvægt atriði að þetta svigrúm sé látið ganga áfram til þeirra sem skulda hver á aðkoma ríkisins að vera í því jú hún getur annars vegar verið sú að

samráð sem þarf um framkvæmd þessa vegna þess að það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að hver og einn banki grípi til verulegra afskrifta nema bankinn vænti þess að aðrar fjármálastofnanir munu gera nokkurn veginn hið sama því að hin jákvæðu efnahagslegu áhrif sem hefðu auðvitað mjög góð áhrif á bankana þegar þau kæmu til efnahagslega áhrifin af skuldaleiðréttingu skila sér ekki nema allir eða sem allra flestir bankar og fjármálastofnanir taki þátt í þessu þar getur ríkið komið að eins og reyndar hefði átt að gera strax í byrjun árs tvö þúsund og níu og síðan í þjóðmenningarhúsinu í fyrra þar getur ríkið komið að með því að samræma þessar aðgerðir reiknað dæmið til enda með bönkunum þannig að þeir sjái sér hag í því en það getur líka orðið til hvata af hálfu ríkisins og það getur til dæmis birst í einhvers konar samkomulagi um það að bankarnir búi þá þegar afskriftirnar hafa farið fram

stöðugt eru í gangi hugmyndir um sérstaka skatta á fjármálastofnanir og nú síðast voru slíkar hugmyndir kynntar í fjárlagafrumvarpinu og það væri til mikils fyrir þessar stofnanir að þeim yrði veitt eitthvað vilyrði fyrir því að þær mundu búa við stöðugleika næstu árin og það má nota slíkar aðgerðir til að knýja á um afskriftir og ef annað dugar ekki til þá er að sjálfsögðu hægt að ráðast í lagasetningu og a höfum fært rök fyrir því að slík lagasetning sé réttlætanleg og eðlileg og hafi verið það sérstaklega á meðan bankarnir voru á hendi ríkisins en geti enn þá verið framkvæmanleg þó að og peningamálastefna þar leggjum við til að gjaldeyrishöft verði afnumin eins fljótt og mögulegt er og hvetjum til þess að það klárist fyrir mitt ár tvö þúsund og tólf það er fyrir mitt næsta ár og efast ég ekki um að hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra muni þykja þetta metnaðarfull áætlun en hins vegar er mjög margt sem bendir til þess að hún ætti ekki að vera verri eða dýrari heldur en það að viðhalda gjaldeyrishöftum í fimm ár í viðbót eins og rætt var um upphaflega þegar til stóð að framlengja höftin vegna þess að efnahagslega tjónið af hverri viku og hverjum mánuði sem þessi höft eru í gildir heldur bara áfram að hrannast upp það þarf auðvitað að grípa til aðgerða í millitíðinni til að undirbúa þetta og menn geta velt því fyrir sér verðandi aðgerðir eins og seðlabankinn er byrjaður að þreifa sig áfram með eins og það að bjóða upp erlendan gjaldeyri hvort ekki væri hægt að ná betri árangri í slíkum uppboðum það er sölu seðlabankans á gjaldeyri til þeirra sem vilja losna út losna frá krónum hvort ekki væri hægt að ná betri árangri í þessum uppboðum ef menn stæðu frammi fyrir því að eftir ekki svo langan tíma yrðu gjaldeyrishöftin afnumin eins og þetta er núna hef ég grun um að mjög margir þessara svokölluðu krónubréfaeigenda séu bara orðnir tiltölulega rólegir með krónubréfin og taki jafnt og þétt út vextina af þeim og hafi ekki sérstakar áhyggjur af því þó gjaldeyrishöftin séu í gildi það er þeir sem eru hvort eð er fastir ef það er gert að stefnu að afnema gjaldeyrishöftin fljótlega þá gæti komist hreyfing á þetta og seðlabankinn fengið betra verð fyrir

hefur verið í þessu landi undanfarinn áratug og lengur ég held að það sé óhætt að segja hvað sem líður bankahruninu að stefnan hefur ekki haft tilætluð áhrif hefur ekki virkað það þarf með öðrum orðum alveg nýja nálgun og það er mikilvægt að óháðir sérfræðingar verði gerðir til að gera þessa úttekt svo það séu ekki þeir sem hafa hannað þessa stefnu og rekið hana sem sjálfir eru settir í þá stöðu að meta kosti hennar og galla þegar slík úttekt hefur farið fram þá fyrst er hægt að gera trúverðuga áætlun um sterkari peningamálastefnu til framtíðar peningamálastefnu sem löguð er að íslenskum aðstæðum betur en sú sem hér hefur verið rekin jafnframt erum við að mynda þverpólitískan hóp ég held að það sé mjög mikilvægt að allir flokkar komi að því um gjaldmiðilsmálin til að fara í eitt skipti fyrir öll yfir framtíðarkosti í gjaldeyrismálum þar hafa auðvitað mjög margir kostir verið nefndir en það má ljóst vera að það þýðir ekki lengur að einblína á upptöku evru með aðild að evrópusambandinu enda blasir við að ísland mun ekki ganga í evrópusambandið alla vega á næstu árum og jafnvel þó að af því yrði evran ekki tekin upp fyrr en eftir mörg ár ég held að tékkar séu búnir að fresta áætlun sinni um upptöku evru frá tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og átján að minnsta kosti þó þeir séu búnir að vera í evrópusambandinu alllengi og lengi verið í þessu ferli gera sér hins vegar grein fyrir því núna að þeir munu ekki taka upp evru á næstunni við þurfum í þessu eins og öðru að taka mið af þeim aðstæðum sem uppi eru núna í stað þess að hengja okkur í einhver áform sem sérstaklega einn flokkur lagði upp með fyrir mörgum árum þegar aðstæður voru allt aðrar ég þarf að fara að hraða mér því tíminn styttist hjá mér þriðja atriðið eru framkvæmdir og atvinna háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson er reyndar búinn að mæla fyrir miklum bálki tillagna í atvinnumálum og þetta tengist því auðvitað en hér er farið yfir það

það hefur frá síðustu kosningum verið talað um mikilvægi þess að ráðist yrði í opinberar framkvæmdir vinnuaflsfrekar opinberar framkvæmdir og auðvitað verða þær að vera hagkvæmar til langs tíma litið og helst að spara ríkinu pening eða afla því tekna til langs tíma en það hefur mjög lítið orðið úr þessum áformum hér er rakið hvers vegna mikilvægt er að breyta því en mikilvægast af öllu er það að breyta þarf skattastefnu með þeim hætti að slíkar framkvæmdir verði fýsilegar fyrir einkaaðila að fjárfesting verði fýsilegur kostur ég ætla að hlaupa yfir fjórða atriðið sem ég mun fara betur yfir á eftir fjórða atriðið varðar ríkisfjármál og vinda mér beint í það fimmta sem er skattastefnan og skattkerfisbreytingarnar

reynslunni að lækka skattaálögin og sérstaklega tryggingagjaldið sem er í raun skattur á atvinnusköpun og hefur haft mjög óæskileg áhrif og haldið niðri mannaráðningum og því að fyrirtæki sæju aðstæðum til að fjölga fólki þessu til viðbótar þarf að einfalda skattkerfið allt þar sem menn reka sig á aftur og aftur þegar þeir fara yfir þau fjárfestingarverkefni sem verið hafa til skoðunar undanfarin tvö til þrjú ár er að menn setja fyrir sig þessar endalausu flækjur í skattkerfinu og hækkanir skatta svo það þarf með mjög róttækum hætti að einfalda skattkerfið með því móti væri ekki verið að draga úr tekjum ríkisins heldur þvert á móti að hvetja til þess að sú verðmætasköpun sem er forsenda þess að tekjurnar geti aukist ættu sér stað fjármagnstekjuskattur þarf að miðast við raunverulega ávöxtun það er ekki þannig núna þannig að fyrir vikið skortir mjög á þann sparnað sem þarf að eiga sér stað í landinu og sparnað sem til að mynda heldur